mæla fyrir frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins í því frumvarpi eru breytingar í þremur liðum sem lagðar eru til á núverandi stjórnarskrá og er hver og ein breyting ákaflega þýðingarmikil og miða þær allar að sama marki sem er að tryggja það sem mælt er fyrir um í stjórnarskránni um þrískiptingu valdsins sérstaklega á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds ég tel að það sé ákaflega þýðingarmikið að hinir þjóðkjörnu fulltrúar sem sitja á alþingi sinni verkefnum sínu í samræmi við ákvæði stjórnarskrár og það að fara með löggjafarvald er auðvitað ákaflega mikilvægt vald sem mönnum er falið

með því að færa það vald að hluta til stundum að verulegu leyti í hendurnar á framkvæmdarvaldinu þar sem enginn þjóðkjörinn fulltrúi er því að eins og menn vita þá er ríkisstjórn einkum kosin í beinum kosningum og enginn ráðherra hefur beint umboð frá sínum kjósendum og embættismenn eru heldur ekki kosnir eins og tíðkast sums staðar erlendis þannig að embættismenn eru allir í þannig stöðu að enginn þeirra hefur almennt umboð til þess að vinna að þrískiptingunni þá legg ég til í fyrsta lagi

framkvæmdarvaldsins eða vald einstakra ráðherra til að gefa á lög verði fellt brott þetta ákvæði hefur verið mjög mikið notað frá því að það var sett í stjórnarskrána átján hundruð sjötíu og fjögur sem þá var af eðlilegum ástæðum alþingi sat aðeins annað hvert ár og í örfáar vikur hvert sinn að sumri til og þess á milli þurfti einhver að hafa umboð alþingis til að ganga frá nauðsynlegum ákvörðunum í formi lagasetningar líklega hefur bráðabirgðalagavaldinu verið beitt um fjögur hundruð fimmtíu sinnum frá upphafi mjög oft framan af og til dæmis á áttunda og níunda áratug síðustu aldar var því um hundrað sinnum beitt af ýmsum ástæðum því hefur hins vegar dregið mjög úr notkun eftir breytinguna á skipan alþingis nítján hundruð níutíu og eitt þegar deildaskipting var afnumin og líklega hefur bráðabirgðalögum aðeins verið beitt innan við tíu sinnum frá þeim tíma sem auðvitað er til mikilla bóta og kannski er sterk röksemd fyrir því að stíga skrefið til fulls og afnema þetta vald segjum nú sem svo að menn væru á þeirri skoðun að nauðsynlegt væri að einhver hefði lagasetningarvald við kringumstæður sem alþingi gæti ekki komið saman og sett lög þá er það mín skoðun þó ég vilji ekki fallast á að það eigi að vera þá er það mín skoðun að þá væri eðlilegast að bráðabirgðalagasetningarvaldið væri í höndum fulltrúa alþingis en ekki fulltrúa ríkisstjórnarinnar og fulltrúar alþingis væru þá forsetar alþingi eða einhver slíkur aðili sem mundi hafa þessa heimild eftir því sem menn teldu nauðsynlegt að væri en ráðherrar eru ekki fulltrúar alþingis vegna þess að þingræðið hér á landi er ekki þannig að ráðherrar séu kosnir af alþingi þeir eru kosnir einungis af þingflokkum en ekki þinginu sjálfu þannig að þeir eru ekki formlega fulltrúar alþingis ég vildi draga þetta sjónarmið fram síðast var bráðabirgðalagavaldinu beitt fyrir

og á mjög óvenjulegan hátt sem færir heim sanninn um það að mönnum tekst alltaf að finna einhverjar nýjar röksemdir eða nýjar leiðir sem ekki hafa áður verið farnar

er mér tilefni að komast að þeirri niðurstöðu og loka fyrir þennan möguleika mér er ekki kunnugt um að menn hafi áður stigið það skref sem var stigið að taka frumvarp sem lá fyrir alþingi og var komið til fagnefndar alþingis og nefndin vildi ekki gera að lögum að taka það frumvarp

en þetta er mjög óvanalegt enda kom það í ljós að þegar bráðabirgðalögin þá voru lögð fyrir alþingi til staðfestingar eins og skylt er að gera þá staðfesti alþingi ekki lögin heldur breytti þeim umtalsvert og þannig voru þau samþykkt í raun afgreiddi alþingi þessi bráðabirgðalög þannig að þau voru aldrei staðfest eins og þau voru látin gilda þetta er um bráðabirgðalagavaldið í öðru lagi er nauðsynlegt vegna þess hversu þjóðfélagið er orðið miklu flóknara en áður var að alþingismenn einbeiti sér að því að sinna því starfi og ráðherrar einbeiti sér að því að sinna því starfi

þess vegna held ég að það verði að stíga þetta skref skilja þarna á milli og gera það upp við sig að annaðhvort leggja þeir út á þá braut að sækjast eftir kjöri á löggjafarþingið og starfa þar ellegar menn sækjast eftir því að komast á hina brautina að ná frama á öðrum vettvangi til að verða ráðherrar en ekki hvort tveggja ég held að í þessum efnum dugi ekki

þátt málsins að öðru leyti en ég minni á samþykktir flokksþings framsóknarflokksins sem einmitt hafa verið á þá lund sem ég hef talað fyrir að skýra og styrkja þrígreiningu valdsins og í öðru lagi það sem er annar þáttur frumvarpsins að ráðherrarnir sitji ekki á alþingi sem ég hef að nokkru leyti komið inn á í ræðu minni þannig að það að taka af ráðherrum vald til að setja lög og að ákveða að ráðherrar sitji ekki á alþingi er að mínu viti nauðsynlegar breytingar til að framkvæmdavaldið sinni því sem því er ætlað og löggjafarvaldið sinni því sem því er ætlað í þriðja lagi legg ég til já til viðbótar því sem fram kemur í fyrsta og aðra grein frumvarpsins og þeim rökstuðningi sem fram hefur komið með þeim minni ég á að ég hef flutt frumvarp um fjárreiður ríkisins sem er að vísu ekki á dagskrá þessa fundar en mun verða síðar í vetur en er af sama toga þar legg ég til að úr þeim lögum verði felld brott heimild fjármálaráðherra til að ákvarða útgjöld úr ríkissjóði án lagaheimildar sem ég tel að gangi gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar sem er mjög skýr að mínu viti þess efnis að engin útgjöld má greiða úr ríkissjóði án heimildar í lögum og ég tel að þessi þrítugasta og þriðju grein fjárreiðulaganna sé ekki í samræmi við stjórnarskrána og mun leggja til þegar það mál verður á dagskrá að þessi heimild verði felld brott og hún er einmitt af sömu ástæðum lögð fram og þessar breytingar um stöðu ráðherra og bráðabirgðalagavald það hefur verið þannig og er að alþingi sjálft ákvarðar breytingar á stjórnarskránni það tel ég óeðlilegt vegna þess að það var þjóðin sem setur stjórnarskrána í upphafi í almennri atkvæðagreiðslu það er ekki löggjafarvaldið og ekki framkvæmdarvaldið og ekki dómsvaldið heldur þjóðin sjálf það er óeðlilegt að framkvæmdarvaldið geti síðan ákvarðað allar breytingar á stjórnarskránni án þess að leggja þær fyrir þjóðina sem er stjórnarskrárgjafinn sem kallað er og það hafa stjórnarflokkarnir gert í gegnum áratugina með því að ná samkomulagi um breytingar afgreiða þær á alþingi síðan eru þingkosningar á milli og nýtt þing staðfestir breytingarnar en breytingarnar sjálfar eru aldrei bornar undir kjósendur þannig að þeir hafa aldrei greitt atkvæði um þær og hvað þeim finnst um þessar tilteknu breytingar og munu aldrei geta það vegna þess að í almennum þingkosningum eru auðvitað fjöldamörg önnur mál sem eru í umræðunni og kosið er um þannig að það verður aldrei hægt að fá neina skýra vitneskju um vilja almennings til tiltekinna breytinga á stjórnarskránni ég legg til að þessu verði breytt þannig að allar breytingar á stjórnarskránni sem alþingi kann að vera verði lagðar fyrir atkvæði þjóðarinnar þannig að þjóðin mun á endanum þurfa og ákvarða breytingar á stjórnarskránni það er svona ákveðin málamiðlun að alþingi kemur sér saman um breytingar á stjórnarskránni sem síðan eru lagðar fyrir þjóðina sem ákveður hvort þær nái fram að ganga eða ekki og það tel ég til verulegra bóta að svo verði gert og í samræmi við þau sjónarmið sem hafa rutt sér til rúms á undanförnum árum að sami aðili sé ekki með marga hagsmuni í sama málinu og það er auðvitað kannski ekki eðlilegt að

stöðu sína undir úrslitum kosninga geti ráðið því hvernig kjördæmaskipan er og kosningareglur og annað slíkt sem hefur áhrif á það alveg eins og það er ekki talið eðlilegt að menn blandi saman hagsmunum á öðrum sviðum eins og í stjórnsýslunni virðulegi forseti ég held að ég láti þessari framsögu lokið með þessum fáu orðum um þetta mál og legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og sérstakrar nefndar sem tekur við frumvörpum til stjórnarskipunarlaga